Juist voor die mensen moet de sociale zekerheid goed geregeld zijn.

Zeker in een grensregio als mijn eigen Limburg is dat cruciaal.

Mensen die ze ontvangen, moeten zo snel mogelijk weer aan het werk geholpen worden.

Dus goed voor ons allemaal.

We zien dat die prikkels bij de export van werkloosheidsuitkeringen simpelweg ontbreken. Om een voorbeeld te geven in Nederland exporteren wij ongeveer vierduizend werkloosheidsuitkeringen per jaar. Van die vierduizend vindt 0,6 procent daadwerkelijk een nieuwe baan in de periode van de export.